Naravno, da sam za to da maksimalno zaštitimo potrošače i da pokažemo odgovarajući oprez, naročito kada su djeca u pitanju. Bez toga, naravno, nema ni zaštite svih onih dječaka i djevojčica koji konzumiraju energetske napitke.